Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an die Berichterstatterin Renate Sommer und Dank an alle, die bei der Einigung mitgeholfen haben, vor allen Dingen Kommissar John Dalli und die ungarische Präsidentschaft. Ich habe den Gesetzgebungsprozess von Anfang an verfolgt, und es ist wahr Es war sehr schwierig, es gab sehr unterschiedliche Positionen und Interessen. Aber ich glaube, das Ergebnis ist ein gutes Ergebnis. Wir werden dem Verbraucher bessere und klarere Informationen zur Verfügung stellen, aber wir werden den Verbraucher nicht bevormunden und ihm vorschreiben, was er essen darf und was nicht.

Es war für uns in der Fraktion immer sehr wichtig, dass Lebensmittel nicht den Anschein erwecken dürfen, dass sie aus einem bestimmten Grundnahrungsmittel bestehen, das aber tatsächlich nicht tun. Anders ausgedrückt Käse muss aus Milch hergestellt werden.

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank!